Mevrouw de Voorzitter, laat mij ten eerste de twee rapporteurs bedanken voor hun harde werk. Ik deel hun analyse van de crisis, maar voeg er aan toe dat vele economen al veel eerder hadden gewaarschuwd voor de zwakheden in het eurosysteem. Maar Europese politieke leiders wilden dat niet horen.

Ik herinner eraan dat de heer Barroso in 2010 de euro nog omschreef als het beschermingsschild tegen de crisis, terwijl het gebrekkige eurosysteem de gevolgen van de financiële crisis erger maakte. Beheersing van de problemen kwam neer op permanente improvisatie en de trojka is daarvan het voorbeeld. Daarom was er geen alternatief voor de trojka.

Maar dat is een pijnlijk recept en niemand kan dat ontkennen. Ik voel mee met Griekenland, mede omdat de economische prognoses van de trojka er vaak volledig naast zaten. Men schiep verwachtingen die niet werden waargemaakt. Ik heb wel sterke twijfel bij enkele voorstellen in het verslag.

Dat is een goede bedoeling, maar men kan geen banen beloven die niet bestaan. Wie dat doet is aan het toveren in Wonderland Ik ben er ook geen voorstander van om het ESM te veranderen in een Europees monetair fonds volgens de communautaire methode. Uiteindelijk moet er een band blijven tussen betalingen en landen die betalen. Er is ook een goed voorstel, zoals de aanstelling van een permanent voorzitter van de Eurogroep.

En ik ben blij dat de geschikte kandidaat hier in de zaal zit.